dreifmenntaverkefni í vestur barðastrandarsýslu var verkefni un nýtingu á upplýsingatækni og samvinnu grunnskóla í vesturbyggð og tálknafirði

og meginmarkmið þess var að nýta upplýsingatækni í þágu fræðslustarfs í grunnskólum sveitarfélaganna svo það mætti eflast og styrkja stöðu byggðanna lögð var áhersla á að þróa samkennslu og efla samstarf milli skóla á svæðinu og auka og bæta gæði náms og fjölbreytni að loknu skólaári tvö þúsund og sex var háskólinn á akureyri fenginn til þess að taka út verkefnið og voru helstu niðurstöður úttektar þær að umtalsverður ávinningur hefði orðið á dreifmyndaverkefninu meðal annars sá að kennsluaðferðir í skólunum hafi orðið fjölbreyttari og samskipti kennara á svæðinu aukist með aukinni samkennslu á milli skólanna virðist mega draga úr fjölda kennslustunda á svæðinu með samnýtingu kennara nemendur séu sjálfstæðir í námi og betur undirbúnir fyrir framhaldsnám í fjarnámi en nemendur sem hafa eingöngu fengið hefðbundna kennslu félagsleg tengsl nemenda á svæðinu sem verkefnið náði til hafa aukist meðan nemendur upplifðu sem þátt af stærri heild það hefur verið mat þeirra sem að þessu verkefni stóðu að því þyrfti að fylgja eftir með einhverjum hætti bæði til að þróa það enn betur þær kennsluaðferðir sem notaðar voru og þær hugmyndir sem upp komu til þess að styrkja enn frekar nám og námsframboð bæði innan svæðis og utan meðal annars með hliðsjón af þessu virðulegi forseti spyr ég hæstvirtan menntamálaráðherra þorgerði katrínu gunnarsdóttur fyrstu hvernig tókst til með dreifmenntaverkefni í grunnskólum vestur barðastrandarsýslu sem lauk árið tvö þúsund og sex og hver er staða verkefnisins nú annars hyggst ráðherra beita sér fyrir framhaldi verkefnisins og þá hvernig ef svo er hvernig verður verkefninu tryggt nægilegt fé svo að það geti staðið undir væntingum